Deși raportul subliniază câteva chestiuni care țin de exploatarea gazelor de șist probate științific, există încă multe necunoscute. Pot să accept că Europa nu este competitivă în materie de energie. Pot să accept că prețurile și dependența față de importuri sunt mari, dar trebuie să găsim un echilibru între impactul asupra mediului și această nevoie de resurse energetice. Or, din studii recente, rezultă că impactul asupra mediului poate fi unul dezastruos pe termen mediu și lung. Nu s au făcut analize cu privire la calitatea apelor folosite, la utilizarea solului, nu s au făcut analize cu privire la impactul asupra florei și faunei, a resurselor naturale, a agriculturii și, în general, a tuturor activităților economice. Am salutat, însă, în acest raport, cerința ca Agenția Europeană de Mediu să procedeze la expertizarea științifică a acestui impact, pentru că, din păcate, foarte multe state membre, care ar putea și sunt doritoare să exploateze aceste gaze de șist, nu au capacitatea tehnologică de a cerceta impactul gazelor asupra mediului. Cred că, pentru a rezolva o chestiune inițială, nu putem amaneta un viitor.